Señor Presidente, el trabajo de muchos años permite en estos momentos tener perfectamente claros cuáles son los objetivos de política energética en Europa construcción de un mercado interior, seguridad en el abastecimiento, impulso de las energías renovables, eficiencia energética. A la vista de estos fines, que nosotros mismos nos hemos propuesto, el documento sobre el que va a trabajar el Consejo Europeo es muy poco ambicioso algo normal, porque si el impulso a la política energética común europea ha de venir de los Jefes de Estado y de Gobierno, podemos esperar y desesperarnos. En ellos prima la mirada nacional, la mirada miope y antigua. Y, sin embargo, es mucho lo que nos jugamos, porque hoy la columna vertebral de Europa es la política energética. Sus principios han de ser defendidos con una voz única en todo el mundo, pero desgraciadamente estamos muy lejos de ello.